virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö með síðari breytingum í frumvarpinu eru lagðar til tvær breytingar á ákvæði til bráðabirgða sex í lögum númer hundrað tuttugu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða þar sem kveðið er á um tímabundið frávik frá ákvæði annarrar málsgreinar þrítugustu og níundu greinar laganna um leyfilegan mun milli eignarliða og lífeyrisskuldbindinga lífeyrissjóða samkvæmt núgildandi ákvæði má munurinn á milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga við tryggingafræðilega athugun ekki vera meiri en tíu prósent fyrir árið tvö þúsund og fjórtán tryggingafræðileg athugun á a deild lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán hefur leitt í ljós tólf komma þrjú prósent mun í þessu efni og er a deild sjóðsins því utan leyfilegra marka að óbreyttum lögum umtalsverð vinna hefur farið fram á undanförnum missirum til þess að koma á einu lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn sú vinna er ekki til lykta leidd og því er lagt til að lífeyrissjóðum verði á ný veitt aukið svigrúm til þess að hafa meiri mun en mælt er fyrir um í annarri málsgrein þrítugustu og níundu greinar laganna um þetta efni nái tillagan um breytingu á ákvæðinu ekki fram að ganga hefur það í för með sér að stjórn lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga ber að hækka framlag launagreiðenda fyrir fyrsta október næstkomandi samanber þrítugustu og fyrstu grein samþykkta sjóðsins í a lið fyrstu grein er því lagt til að lífeyrissjóði verði heimilað að hafa allt að þrettán prósent mun á milli eignarliða og framtíðarskuldbindinga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán í stað tíu prósent

fer að verða vant því að fá frumvarp í þessu efni hér að hausti það er á sinn hátt nokkuð dapurlegt ætli ég hafi ekki gerst sekur um það að minnsta kosti fyrir ári síðan ef ekki líka árið þar áður að segja að

að minnsta kosti vonaðist ég til að þurfa ekki að koma aftur með svona mál það sem þó er hægt að segja við þetta tilefni núna er að í millitíðinni hefur staða lífeyrissjóðs starfsmanna sveitarfélaga þó skánað það er ekki staðan hjá lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga sem kallar fram þörfina á framlengingu þessa bráðabirgðaákvæðis en það er í sjálfu sér ekkert til þess að gleðjast sérstaklega yfir þegar það eru einhverjir aðrir sem eru í sama vanda eins og ég hef hér vísað til er það kannski sérstaklega vegna þeirrar vinnu sem enn stendur yfir og hefur valdið mér miklum vonbrigðum að skuli ekki hafa

mikið á sig leggjandi til að forða því að sjóðurinn þurfi að hækka iðgjaldið ef það yrði niðurstaðan yrði þessi munur milli þessa sjóðs og almenna markaðarins enn meiri það er verkefnið sem við stöndum frammi fyrir mundi verða enn flóknara og gjáin milli kerfanna enn breiðari þess vegna kemur þetta mál hér fram ég tel að þingið geri rétt með því a vinna hratt að því að klára þetta mál eins og hefur reyndar verið niðurstaðan í mörg undanfarin ár ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að lokinni þessari umræðu

krafta ráðuneytisins til að aðstoða við yfirferð á málinu ef eftir því verður óskað